Señora presidenta, yo creo que todos nos alegramos en diciembre cuando salió la lista, y la propuesta de lista fue un gran paso adelante, a pesar de que, evidentemente, no teníamos un régimen de sanciones como el que nos gustaría y a pesar de que no estaban señaladas determinadas jurisdicciones dentro de la Unión Europea

La única manera de arreglar esto es explicar con plena transparencia cómo se han tomado esas decisiones, porque, si no, la sospecha evidente de esta casa, pero también de la opinión pública, es que las decisiones se han tomado de forma arbitraria basándose en los intereses de determinados Estados miembros que han actuado ahí dentro y no basándose en criterios objetivos. Todos sabemos, por ejemplo, que Panamá sigue sin cumplir, y nadie nos explica por qué se ha retirado. O los cuatro regímenes fiscales que se le exige a Andorra que cambie...

y, exactamente, con qué calendario? Por lo tanto, hagan públicas esas cartas y, por favor, que este ejercicio sea un ejercicio centrado exclusivamente en un análisis concreto de las exigencias que se hacen a cada Estado miembro y no un ejercicio puramente arbitrario en pleno oscurantismo.